mais aussi un problème démocratique comment une poignée de députés aujourd'hui, c'était en Slovaquie, demain cela pourrait être ailleurs représentant une toute petite minorité du peuple auquel on s'adresse peut elle décider toute seule et, en plus, dans le cadre national, c'est à dire sans donner aucune chance aux autres de faire pression sur ceux qui doivent décider? C'est pour cela que nous, nous défendons des approches européennes, pas parce que nous avons besoin de plus d'Europe sur le plan idéologique.

Il faut peut être donner de l'appétit aux investisseurs et aux citoyens autrement qu'en recyclant des idées qui sont déjà dans le frigo depuis quelque temps.

2010. On n'en a pas encore vu la couleur. Quant au Single Market Act je me souviens que, devant nous, en 2009, avant votre investiture, on avait envisagé les mesures et il n'y a toujours rien. Tout cela va dans le bon sens, mais très sincèrement, accélérons, sinon nous perdons toute crédibilité.